Estos terribles accidentes deben hacernos reflexionar. La Unión Europea tiene que apoyar a los países en desarrollo, favoreciendo sus exportaciones, pero también debemos exigirles que cumplan con los estándares mínimos de seguridad laboral, de respeto de los derechos de los trabajadores, asegurarnos de que no se utilice mano de obra infantil o que se respeten las medidas de protección del medio ambiente, con el fin de que no tengamos que lamentar más víctimas por accidentes similares. Asistimos, señor Presidente, a una situación de dumping social y medioambiental en muchos países en desarrollo, no solo en productos textiles, sino en numerosas empresas y fábricas de distintos sectores. Estas prácticas abusivas, al margen de la legalidad, van en contra de la salud y de los derechos de los trabajadores locales y perjudican también enormemente a las empresas y trabajadores europeos. Es necesario que la Unión Europea vele por que se cumpla la normativa internacional en materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente en los países en desarrollo. Debemos tomar medidas radicales y condicionar la importación de productos fabricados en estos países al respeto de esas normas básicas de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, normas que nosotros sí aplicamos a los productos que fabricamos dentro de nuestras fronteras. En resumen, se trata, en primer lugar, de velar por la seguridad y por el respeto de los derechos humanos, de los trabajadores, de los países en desarrollo, y de evitar tragedias como las mencionadas y, a la vez, de proteger los derechos de las empresas y de los trabajadores europeos contra una competencia desleal.